Señor Presidente, nos quieren vender el proyecto de fronteras inteligentes como un proyecto para acelerar y facilitar los procedimientos de inspección fronteriza, pero lo que en realidad se esconde detrás de este proyecto es la creación de un registro policial que convierte en sospechosa a toda persona que entra en la Unión Europea un registro con datos a disposición de las autoridades policiales. Un sistema, además, que divide a las personas en tres clases los de primera, los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea los de segunda, los que consideran legítimos, los que no molestan porque vienen aquí por negocios y los de tercera, los pobres, a los que va dirigido el sistema de entradas y salidas, criminalizando, una vez más, y señalando como enemigos a los migrantes, tratados como delincuentes simplemente porque se les haya caducado el visado. El sistema de entradas y salidas pretende cerrar aún más las fronteras